Gratulálok a jelentéstevőnek és a frakciók árnyékjelentéstevőinek az elért kompromisszumhoz. Bár sokunknak sok tétel nem ideális vagy kedvező, de politikailag fontosnak tartom, hogy még most, a választások előtt szülessen meg a jogszabály.

1. Mint a mikrohitelezésért felelős jelentéstevő örömmel fogadom, hogy bekerült a jelentésemben is szerepelt kívánalom, hogy a mikrohitelezés sajátosságait például hogy nincs klasszikus fedezet és önrész tükröző kockázatkezelési rendszert dolgozzák ki.